Señor presidente, me parece de una gran oportunidad este debate sobre esta pregunta oral de la Comisión de Peticiones.

político común con mayor número de idiomas. Tenemos ahí países como Rusia o Estados Unidos con un único idioma, prácticamente. Es decir, por lo tanto, nosotros somos un gran espacio político con un gran número de idiomas, y eso es un valor compartido. Por tanto, hay que tomar iniciativas.

Yo soy de un país ―España― con una lengua oficial pero con tres lenguas más oficiales en su territorio, y creo que eso es una riqueza.